Ich habe für den Bericht, besonders für die Ziffer 23 im Bericht für den Vorschlag von Kommissarin Reding gestimmt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Frauen in Führungspositionen Verbesserungen für Frauen in der Wirtschaft bringen.

23 In meiner Region wird ein Projekt der deutschen Regierung durchgeführt, um junge Spanier im deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die jungen Männer und Frauen wohnen in unserem Dorf, und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Spanier und Deutsche von diesem Projekt profitieren. Sprachkurse werden angeboten, und die Einstellung beruht auf der Berufsqualifikation in Spanien. Frauen, die wegen der Familie vorübergehend aus dem Arbeitsleben ausscheiden, müssen nahtlos wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Eine aus familiären Gründen notwendige Reduzierung der Arbeitszeit darf keine Benachteiligung darstellen. Alle Bürger müssen ein Recht auf Bildung und die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse zu erweitern, um sich neue Kompetenzen anzueignen.